Preto treba oceniť prácu všetkých, ktorí sa na príprave smernice podieľali, t.

z Komisie i spravodajcu Európskeho parlamentu pána Malcolma Harboura. Keďže smernica sa vzťahuje na všetky plavidlá od malých nafukovacích člnov s prívesným motorom až po veľké námorné jachty, bolo potrebné nájsť spoločné základné požiadavky, ktorých dodržiavanie bude potrebné sledovať. Koncentrácia na stabilitu a bezpečnosť plavidla, bezpečnosť motora a elektrických zariadení, ako aj dosahov prevádzky na životné prostredie v oblasti hluku a emisií výfukových plynov sa javí ako logická a správna.